Hvala lepa za odgovore, spoštovani minister! Samo rada bi vaša potrditev. Ali to pomeni, kar ste povedali, da se, šoli iz Križank ne bo potrebno izseliti septembra dva tisoč dvaindvajset oziroma, ne bo do prodaje, tega dela občini prišlo, prej, preden se šola ne bo izselila v nov objekt. Ali to pomeni, da da šole ne boste razselili po, na več lokacij, ali kako ste si zdaj to zamislili? Pa hkrati, je potrebno, poudariti še mogoče razmerja med šolo in Festivalom Ljubljana, ki skupaj uporabljata prostore v zaodrju. Pa upam, da ko bo končna prodaja, prodaja se izvedla, da bo transparentna in gospodarna, ter da ne bo prišlo do odstopanj med ocenjeno in prodajno vrednostjo, če bo do prodaje to le prišlo. Ali bo mogoč sporazumni dogovor, da se bo prenos lastništva naredil v brezplačno na Mestno občino Ljubljana? Zadevo sem izpostavljala zato, da bodo dijaki, starši in učiteljski zbor šole vsaj na ta način dobil uradne relevantne odgovore na njihova vprašanja, ki si jih dnevno postavljajo, odgovorov na njih pa ne z vaše strani pa ne s strani vlade ne dobijo. Prav tako upam, da boste nadzor nad, izpolnjevanjem pisma o nameri, o, prevzeli, vi, mogoče skupaj z vodstvom šole. Hvala lepa.